C'est très exactement ce que seul notre groupe avait dénoncé dans ce même hémicycle il y a un mois.

2012. Il s'agit bien là d'une pandémie. Que dire de la tuberculose multirésistante qui se répand dans le monde?